Also ich verstehe die Kritik nicht, warum der Sitz Straßburg hier angezweifelt wird Wir tagen hier, wir entscheiden hier, und ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll. Beim Brexit hingegen wissen wir überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wird das jetzt innerhalb weniger Stunden zum harten Brexit, zum Chaos führen? Westminster hat hier bis heute noch keine Entscheidung getroffen, und wir werden sehr interessiert sein, wie sich das auf unsere Kosten auswirkt.